Dobro jutro! Spoštovane poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! V zadnjem mandatu državnega zbora so zagotovo parlamentarne preiskovalne komisije pridobile na na kredibilnosti. Logarjeva komisija in še nekatere druge so zagotovo opravile izjemno delo. Zagotovo za slovenski parlament ne drži tisti rek: "Ustanovi komisijo in na takšen način boš zakril vse težave." Prav v parlamentu in tudi v, Sloveniji so parlamentarne preiskovalne komisije dosegle pomembne premike, zbrale ogromno dokumentacije na področjih, ki so jih preiskovale, sedaj pa so seveda na potezi organi pregona. Pozitivna lastnost parlamentarnih preiskovalnih komisij je ta, da imajo možnost zbrati ogromno dokaznega gradiva. Včasih je potem kdo nesrečen in nezadovoljen, ker se po vseh teh zgodbah nič ne zgodi. Včasih nam kdo na terenu reče, "Slišali smo, kaj vse je bilo povedano na parlamentarni preiskovalni komisiji, obstajajo pisni dokazi, stvari so na pladnju. Zakaj določeni ljudi za svoje stranpoti ne odgovarjajo?" In tukaj je potrebno jasno povedati, da to je dolžnost organov pregona, tožilstva, sodstva, tudi policije. Oni so tisti, ki potem morajo v končni fazi kriminalce in tiste, ki so delali v nasprotju z zakoni, in pa nekim primerom dobrega gospodarja tudi na koncu jih kaznovati. Na te stvari še čakamo. To je ena izmed, pomembnejstiš pomembnejših stvari, ki čakajo Slovenijo, da bodo odgovorni za svoja dejanja tudi odgovarjali. Skratka, da vzpostavimo tisti ključni princip pravičnosti in na to še čakamo. Zakaj so parlamentarne preiskovalne komisije navadno mnogo bolj uspešne in pa učinkovite od klasičnih odborov in komisij v parlamentu? Po moji oceni zaradi dveh razlogov. Ker znotraj teh komisij navadno ni klasičnih političnih bojev in ker ima ta komisija zelo jasen skupni cilj. In to je tisto, kar te parlamentarne preiskovalne komisije dela še posebej učinkovite, da se vsi poslanci v tej komisiji, torej vse poslanske skupine, s skupnimi močmi borijo za neki cilj, ki je vnaprej določen. Zadnja gospodarska kriza je zagotovo razkrinkala to slovensko dogovorno ekonomijo, padle so zlasti banke, ki so bile v domači lasti, ker so funkcionirale na dogovorni način, ne na principe, ki so znani v zahodnem svetu. In za čiščenje tega padlega bančnega sistema je bila takrat ustanovljena Družba za upravljanje terjatev bank oziroma, kot ji popularno rečemo, slaba banka. Ideja je bila v samem začetku zagotovo smiselna. Ideja ni bila slaba, da neke slabe gnile stvari prenesemo na neko družbo, ki se posebej s temi stvarmi ukvarja zaradi tega, da na drugi strani banke lahko normalno in nemoteno naprej opravljajo svoj posel, ampak žal se pa v zadnjem času vse bolj in vse bolj izrazito kaže nekaj primerov, ki kažejo na to, da se je morda tudi ideja slabe banke izrodila. Zadnji takšen primer je zadeva zemljišč v Logatcu. Recimo, vlada se je dogovarjala za investicijo japonskega podjetja Sumitomo v Sloveniji, za kar je država plačala tudi štiri cela osem milijona evrov subvencije. Vladi je bilo znano, da bo japonsko podjetje investiralo na zemljišču slabe banke v Logatcu, saj je dvanajstega septembra državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo že razkril, da Japonci prihajajo v Logatec. Vendar pa en dan pred tem, enajstega septembra dva tisoč sedemnajst, slaba banka za dobrih, torej dobrih enainpetdeset tisoč kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu proda podjetju Svet Re, zanje podjetje Svet Re plačalo dobra dva milijona evrov ali okrog štirideset evrov na kvadratni meter. Ampak že čez pet dni je podjetje Svet Re japonskemu podjetju prodalo triintrideset tisoč kvadratnih metrov zemljišča. Cena pa tri milijone evrov. Torej, približno devetdeset evrov na kvadratni meter. Torej, več kot enkrat višja cena. Ob tem se seveda postavi vprašanje, zakaj je slaba banka, zakaj slaba banka zemljišča ni prodala neposredno japonskemu investitorju, ampak je dopustila, da je neki vmesnik, neki posrednik z več kot enkrat višjo ceno zemljišča na račun nespametne ali morda celo namerne odločitve slabe banke zaslužil pravo bogastvo. Davkoplačevalci smo bili tako konkretno oškodovani za ena cela sedem milijona evrov. Če pogledamo naslednjo zadevo, ACH, več medijev, med njimi na primer portal Pod črto je poročalo o nenavadnem poslu DUTB-ja s terjatvami do holdinga ACH. Naslovi bank, ki so marca dva tisoč petnajst za okoli sto pet milijonov evrov vrednih terjatev do ACH-ja preprodali ameriški banki Bank of America Merrill Lynch. Terjatve je ta ameriška banka kupila z diskontom, torej z velikim popustom. Po neuradnih informacijah naj bi ta popust znašal kar dvajset milijonov evrov. ACH je po njihovih lastnih navedbah slabo banko vse skozi, naj bi jo vse skozi opozarjali, da naj teh terjatev ne prodajo, ker naj bi sami odplačali ves ta celotni dolg. Zanimivo pa je, da po prodaji terjatev je ACH najelo posojilo pri VTB banki in potem ameriški banki odplačalo celotno terjatev. Davkoplačevalci smo tako ponovno ostali brez domnevnih dvajset milijonov evrov, kolikor naj bi znašal popust DUTB-ja pri prodaji terjatev ACH-ja ameriški banki. Nekateri so namigovali, da je terjatve preko ameriške banke v resnici kupilo podjetje ACH samo. Ker jih je kupilo s popustom, je zanje plačalo manj, kot če bi slabi banki direktno povrnilo celotnih sto pet milijonov evrov dolga. Pri ACH so seveda takšno ravnanje zanikali. Povedali so, da so slabi banki prej prodajo teh terjatev ameriški banki poslali pisni poziv, naj terjatev ne prodajo, ker naj bi jih poplačali v celoti sami. Ne boste pa verjeli, da je tukaj zelo zanimiva stvar, da pa na to pri ACH-ju kopije tega pisma niso hoteli več posredovati. Zanimivo. Nekaj še takih zanimivih spornih stvari se je zgodilo tudi leta dva tisoč petnajst, ko je DUTB objavil razpis za prodajo kar šeststo sedemdeset milijonov terjatev do dvajsetih različnih podjetij in poslovnih skupin z več kot sedem tisoč zaposlenimi. Zdaj pa poslušajte to, ne. Za šeststo sedemdeset milijonov terjatev je bil rok za oddajo ponudb slaba dva tedna. V teh poslih, poslih DUTB ni nikoli razkrival števila prejetih ponudb, neizbranega kupca in cene, ki jo je plačal za posamezno terjatev. In kar je še bolj pomembno, nikoli ni preverjal izvora denarja za nakup, ali so ta podjetja kupovala poštni nabiralniki ali kakšni drugi sumljivi subjekti. Številna podjetja so nas poslance opozarjala tudi na zelo sumljive prakse DUTB-ja z raznimi zunanjimi izvajalci, ki so dobivali bajne več deset tisoč evrov vredne pogodbe zato, da so prišli na podjetja in na teh podjetjih praktično povedali tisto, kar so tam sami že vse vedeli. Eden izmed takšnih stvari se je zgodil tudi v Žireh. O teh stvareh se je veliko poročalo, kako naj bi vkorakali v podjetje vsemogočni svetovalci za velike denarje in potem so jim tam prodajali meglo. Skratka, lahko, najverjetneje bo današnja razprava pokazala še na številne slabe primere, na primere slabe prakse DUTB-ja in zato se vsekakor strinjamo v Novi Sloveniji s tistimi, ki trdijo, da se slaba banka oziroma DUTB poskuša uporabljati še za tretjo fazo "prihvatizacije" v Sloveniji. Če se je, in tukaj namenoma uporabljamo izraz "prihvatizacija", ki je slabšalna od druge, privatizacija, kjer privatizacijo v načelu razumemo kot nekaj pozitivnega, ker pomeni iskanje odgovornih in dobrih lastnikov, ki so lahko domači, lahko so delavci, lahko pa tudi neki zunanji investitorji. Na drugi strani pa imamo, prihvatizacijo, ki je nekaj slabega, ki na koncu največkrat pomeni izčrpanje in uničenje podjetja. Če se je prva faza prihvatizacije začela že v devetdesetih s tako imenovanimi certifikati, ko so nekateri izkoristili neznanje številnih državljanov in na takšen način prišli do velikega premoženja neupravičeno, s tem potem tudi kasneje slabo upravljali. Če se je, potem nadaljevala druga faza prihvatizacije s temi menedžerskimi odkupi v času konjunkture, ko so menedžerji brez lastnih sredstev poskušali odkupovati podjetja z denarjem tega podjetja, potem danes preko DUTB-ja prihajamo do tretje faze prihvatizacije, to pomeni, da se z raznimi popusti, s preprodajami, razprodajami raznih terjatev do številnih podjetij ustvarja spet neka nova podlaga, da bodo nekateri na čudno podtalen način prišli do gromozanske vsote denarja in to neupravičeno. In dolžnost državnega zbora in tudi nas poslancev je, da to tretjo fazo prihvatizacije, kolikor je le mogoče, ustavimo in jo zaustavimo. Dokler zadeva še teče, je še možno kaj postoriti, dlje kot bi odlašali, manj bo mogoče postoriti. In prav, to preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala v vsemi temi nepravilnostmi DUTB-ja, mi v Novi Sloveniji vidimo kot orodje, da se ustavi ta tretja faza prihvatizacije, da se na neki način gleda zelo podrobno tem fantom, ki se te stvari gredo, pod prste in se ves čas tudi javnost tudi državljane opozarja na te stvari, da pri teh poslih ne smemo gledati stran, da je ljudem, ki vodijo DUTB in ki upravljajo s temi posli, potrebno ves čas gledati pod prste zaradi tega, da se slabe prakse, katerim smo bili priča do sedaj, ne bodo ponavljale tudi v prihodnosti. To se mi zdi en pomemben element, ki ga je ta preiskovalna komisija prinaša. In drugi, pomemben element je tudi ta, da verjamem, da bo tudi ta preiskovalna komisija zbrala veliko število dokaznega materiala, ki bo uporaben tudi za organe pregona, da ukrepajo zoper tiste, ki so vsem nam davkoplačevalcem povzročili milijonsko škodo pri do sedanjem poslovanju DUTB-ja. Vsekakor nas pa veseli v Novi Sloveniji, da je bila praktično soglasna podpora za to preiskovalno komisijo, kar se zgodi redko, tokrat se je, in to nas navdaja na neki način z optimizmom, da bomo vse poslanske skupine naredile vse, tudi poslali v to preiskovalno komisijo svoje dobre poslanke in poslance, da se bodo zagrizli v delo in do konca tega mandata tudi prišli stvarem do dna. Srečno, preiskovalna komisija in tisti, ki boste sodelovali v njej. Bodite močni in neomajni, ker zagotovo bodo sledili številni pritiski. Srečno!